Herr Präsident, ich glaube, dass das ein berechtigter Antrag ist.

Wenn wir da Klarheit haben wollen, ist es ganz wichtig, dass wir jetzt schon zu Beginn den Amerikanern sagen, was für uns wichtig ist.